Instaurer un système de surveillance des frontières extérieures de l'Union européenne, c'est commencer à poser les jalons d'une nouvelle politique européenne, c'est refonder la politique européenne en matière de contrôle des frontières, en matière de traitement de l'immigration clandestine, des réseaux

Renforcer la coopération, les échanges d'informations entre les services nationaux chargés de la surveillance des frontières extérieures, c'est absolument vital, mais il manque toujours, au jour d'aujourd'hui, l'argent nécessaire qui devra, lui aussi, venir abonder cette surveillance extérieure.